Voorzitter, ik heb twee vragen.

Er zijn nog steeds buitengewoon verontrustende berichten uit Colombia, over de mensenrechtensituatie in de regio's in Colombia. Nog steeds worden mensenrechtenactivisten, advocaten, vakbondsmensen vermoord in dat land.

zou graag willen dat u ons uiteenzette hoe u nu de verbetering ziet in die essentiële verbinding tussen aan de ene kant noodhulp, aan de andere kant ontwikkelingsbeleid.